Hvala lepa, spoštovani predsednik. Glasoval bom proti, ker ne verjamem tistim, ki pravijo, da ukrep, ki je bil sprejet v času krize, ni potreben več, danes. Ne bom, ga podprl, ker ne verjamem, da danes dvesto evrov pomeni manj ali pa več od dvesto evrov, ko so jih ljudje dobili pred leti krize. Glasoval bom proti, ker ne verjamem tistim, ki pravijo, da zato, ker nekateri zlorabljajo to pridobljeno pravico, morajo, zaradi te zlorabe, drugi, ki bi jo potrebovali, biti okleščeni pravic, katerim za katere smo se tako skrbno borili v koalicijskem zapisu, in tudi v njem jasno zapisali, da, citiram: "Dvignili bomo dodatek za aktivno, za prejemnike denarne socialne pomoči, in sicer s ciljem njihove aktivacije ter zmanjšanja rasti oziroma pasti revščine." Socialni demokrati smo v tej vladi vnesli veliko socialdemokratske note in ob, pomoči Levice jo branimo tudi za ceno, da glasujemo proti nečemu, česar ne je ne verjamejo naši koalicijski partnerji. Ključno se mi zdi, da ohranimo v nadaljnjih pogovorih in dejanjih tisto rdečo nit, za katero smo se pred letom dni zavezali, pet koalicijskih strank in ena izven- koalicijska. Torej, spoštovani predsednik, predloga spremembe ne bom podprl.